Signora Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del collega Flechenstein, che ringrazio molto per gli sforzi profusi, presenta molto bene il quadro attuale del paese e mi trova d'accordo con quasi tutto ciò che riguarda l'anticorruzione, la criminalità organizzata, le necessarie riforme amministrativa ed economica, nonché la libertà dei media e la tutela delle minoranze. La massima priorità riveste senz'altro proprio la concreta implementazione invece della riforma del settore giudiziario per vincere le grandi, enormi sfide in tema di legalità che ancora attraversano l'Albania. Un paese che da sempre è un'area di transito tra Oriente e Occidente e proprio per questo intravedo una grande possibilità di sviluppare, unendo a questo paese, l'Albania, gli altri paesi del bacino del Mediterraneo, un'area di cooperazione e di pace. Il cammino è ancora lungo verso l'adesione, ma deve essere un cammino fatto di progresso e di sforzi veri non solo sulla carta. Deve essere un obiettivo da raggiungere appunto con i fatti e, se saranno questi i presupposti, il nostro sostegno in questo percorso non mancherà.